frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um námsgögn en forsaga þessa frumvarps er sú að í júní tvö þúsund og fimm þá skipaði ég starfshóp sem var falið það hlutverk að endurskoða lögin frá nítján hundruð níutíu um námsgagnastofnun með hliðsjón af þrítugasta og þriðju grein laga frá nítján hundruð níutíu og fimm númer sextíu og sex um grunnskólann okkar starfshópinn skipuðu ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneytis ráðgjafinn minn fyrrverandi forstjóri námsgagnastofnunar og fulltrúar frá skólastjórafélagi íslands ásamt sambandi íslenskra sveitarfélag og fulltrúa frá kennarasambandi íslands starfshópinn fékk meðal annars á sinn fund fulltrúa foreldrasamtaka og bókaútgefenda auk þess að gangast fyrir sérstakri könnun á stöðu námsefnisgerðar hér á landi og viðhorfum kennara skólastjórnenda og bókaútgefenda frumvarp þetta frú forseti er því afrakstur þeirra vinnu starfshópsins með frumvarpi þessu er mælt fyrir um breytingar á því með hvaða hætti ríkisvaldið leggur grunnskólunum í landinu til námsgögn og styður við þróun og gerð námsefnis á leik grunn og framhaldsskólastigum meginmarkmið breytinganna eru mikilvæg að mínu mati þau eru í fyrsta lagi að tryggja aukna fjölbreytni og framboð námsgagna að auka sjálfstæði og val skóla og og um leið kennara um námsgögnin að draga úr miðstýringu í þróun og framleiðslu námsgagna í þriðja lagi að auka sveigjanleika og tækifæri einstakra skóla og kennara við útfærslu á aðalnámskránni í fjórða lagi að stuðla að þróun og nýsköpun í námsgagnagerð í fimmta lagi að skapa forsendur fyrir góðri nýtingu fjármuna sem veitt er úr ríkissjóði í því skyni að veita skólunum í landinu viðeigandi námsgögn og í sjötta lagi að tryggja áfram stöðugt framboð vandaðs námsefnis fyrir grunnskóla útgefið af námsgagnastofnun og að síðustu frú forseti að stuðla að bættu skólastarfi og koma betur til móts við þarfir nemenda samkvæmt því sem mælt er fyrir í annarri grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því að til verði svokallað þriggja stoða fyrirkomulag sem ég tel vert að þingmenn hafi í huga sem sett er saman af námsgagnastofnun í fyrsta lagi í öðru lagi að nýjum námsgagnasjóði og síðan í þriðja lagi að nýjum þróunarsjóði námsgagna þetta eru sem

ég legg áherslu á eins og fram kemur í öðrum kafla frumvarpsins þá er í fyrsta lagi gert ráð fyrir því að starfsemi námsgagnastofnunar haldist því sem næst óbreytt frumvarpið gerir ráð fyrir að lögfest verði í fjórðu málsgrein þriðju grein sú regla að réttur hvers skóla til að fá afhent námsgögn sem námsgagnastofnun framleiðir ráðist af nemendafjölda en stofnuninni verði heimilt að ívilna smærri skólum í raun hefur reglu þessari verið fylgt í framkvæmd en eðlilegt þykir að hún fái lagastoð þá er sérstaklega verið að hafa hér í

stofnanir skuli hafa fjárhagslegan aðskilnað vegna sölu á námsgögnum í frjálsri samkeppni við aðra aðila á almennum markaði frá því lögbundna hlutverki stofnunarinnar að leggja grunnskólum til námsgögn samkvæmt fyrstu til fjórðu málsgrein greinarinnar lagt er til að við verðlagningu skuli höfð hliðsjón af hinum fjárhagslega aðskilnaði með þessu er í frumvarpinu brugðist við úrskurði samkeppniseftirlitsins í ákvörðun númer fjörutíu tvö þúsund og sex þar sem fjallað var um samkeppnishætti námsgagnastofnunar við útgáfu og sölu kennsluefnis fyrir grunnskólanema samkvæmt úrskurðinum er stofnuninni gert skylt að skilja að fjárhag sinn annars vegar á milli þeirrar starfsemi sem felst í að selja útgefið efni stofnunarinnar á almennum markaði í samkeppni við einkaaðila og hins vegar þeirrar starfsemi sem tengist því lögbundna hlutverki stofnunarinnar að sjá grunnskólum landsins fyrir náms og kennslugögnum frumvarpið gerir ráð fyrir því í fjórða grein að ábyrgð valdsvið og stjórnunarumboð forstöðumanns verði eflt jafnframt er gert ráð fyrir breytingum á stjórn stofnunarinnar hvað varðar hlutverk og skipan einstaklinga þannig er lagt til að menntamálaráðherra skipi fimm menn í stjórnina til fjögurra ára í senn í stað sjö manna stjórnar samkvæmt núgildandi lögum varðandi stjórnina bendi ég á að lagt er til að tveir stjórnarmenn skuli tilnefndir af kennarasambandi íslands einn af sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn af landssamtökum foreldra grunnskólabarna samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðherra lagt er til að menntamálaráðherra skipi einn stjórnarmann án tilnefningar og skuli hann vera formaður en varaformaður skuli skipaður úr hópi tilnefndra aðalmanna gert er ráð fyrir að hlutverk stjórnar verði að marka stofnuninni stefnu í samráði við forstöðumann og staðfesta árlega að starfs og fjárhagsáætlanir séu í samræmi við markaða stefnu jafnframt því að veita forstöðumanni ráðgjöf og fylgjast með starfsemi stofnunarinnar í öðru lagi frú forseti er gert ráð fyrir í þriðja kafla frumvarpsins að settur verði á stofn sérstakur námsgagnasjóður ég vek sérstaka athygli á þessu ákvæði og þessum kafla og verður hlutverk hans að leggja grunnskólum til fé til námsgagnakaupa í því augnamiði að tryggja val þeirra um námsgögn lagt er til í sjöttu grein að sjóðurinn hljóti fjárveitingu af fjárlögum ár hvert og að menntamálaráðherra skipi sjóðnum þriggja manna stjórn varðandi stjórnina bendi ég að gert er ráð fyrir að einn stjórnarmaður skuli tilnefndur af kennarasambandi íslands einn frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og síðan á menntamálaráðherra eftir að skipa einn stjórnarmann án tilnefningar og skuli hann vera formaður lagt er til að varaformaður skuli skipaður úr hópi tilnefndra aðalmanna gert er ráð fyrir að sjóðurinn skiptist á milli starfandi grunnskóla í landinu í samræmi við nemendafjölda og stærð skólanna en heimilt verði að ívilna fámennum skólum frumvarpið gerir ráð fyrir að skólarnir hafi sjálfdæmi um hvernig þessum fjármunum verði varið að uppfylltum reglum sem menntamálaráðherra setur um skilyrði fyrir ráðstöfun fjármuna úr sjóðnum þetta kemur til með að auka val skólastjóra og kennara við skólann verulega það er þeirra að ákveða að teknu tilliti til þeirra reglna sem sjóðurinn mun setja og menntamálaráðherra staðfesta

námsgagnakaupa lagt er til að sjóðstjórn hafi eftirlit með að farið sé að úthlutunarreglum ég legg áherslu á að með þessu fyrirkomulagi er gert ráð fyrir að skólarnir hafi færi á að kaupa námsgögn sem aðrir en námsgagnastofnun hafa á boðstólum en jafnframt er ekki loku fyrir það skotið að þeir nýti hlutdeild sína í námsgagnasjóðnum til aukinna kaupa frá námsgagnastofnun gert er ráð fyrir að menntamálaráðuneytið annist umsýslu sjóðsins og beri ábyrgð á honum ég vil sérstaklega vekja athygli á því frú forseti að í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sjö er gert ráð fyrir hundrað milljónir króna úthlutun til námsgagnasjóðs og er það í samræmi við áherslur ráðuneytisins um aukin framlög til menntamála að gefnu tilefni þá vil ég taka fram að almennt er litið svo á að fjárveitingar til námsgagnastofnunar hafa nýst vel og að vel hafi tekist að sinna þörfum grunnskólanna með tilliti til þeirra fjármuna sem stofnunin hefur haft til ráðstöfunar því tel ég ekki skynsamlegt að draga úr efnum stofnunarinnar til að sjá grunnskólum landsins fyrir námsgögnum en með því að leggja fé til í námsgagnasjóð til ráðstöfunar samkvæmt óskum og ákvörðun einstakra skóla til viðbótar því fé sem veitt er til námsgagnastofnunar er styrkari stoðum skotið undir þennan mikilvæga þátt skólastarfsins að veita skólunum svigrúm aukið val til þess að velja þau námsgögn sem þeir kjósa að nýta í skólastarfinu ég vil sérstaklega líka vekja athygli á því að þetta kemur fram meðal annars í könnun sem er getið um líka í greinargerðinni með frumvarpinu að það er alveg skýrt í þeirri könnun sem var gerð að kennarar eru að óska eftir aukinni fjölbreytni og auknu vali varðandi námsgögn í þriðja lagi felst í fjórða kafla frumvarpsins að settur verður á stofn sérstakur þróunarsjóður námsgagna sem ætlað er að styðja við nýsköpun og þróun gerð og útgáfu námsefnis á leik grunn og framhaldsskólastigum það er gert ráð fyrir í sjöundu grein að sjóðurinn hljóti fjárveitingu á fjárlögum ár hvert og menntamálaráðherra skipi sjóðnum fimm manna stjórn frumvarpið gerir ráð fyrir að menntamálaráðherra skipi þróunarsjóði námsgagna fimm manna stjórn þannig að tveir stjórnarmenn skuli tilnefndir af kennarasambandi íslands einn af sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn án tilnefningar úr hópi skólameistara framhaldsskóla lagt er til að menntamálaráðherra skipi einn stjórnarmann án tilnefningar og skuli hann vara varaformaður skipaður úr hópi tilnefndra aðalmanna það er gert ráð fyrir í þriðju málsgrein sjöundu grein að stjórn þróunarsjóðsins ákveði skiptingu á fjárveitingu sjóðsins og beri ábyrgð á umsýslu hans ég bendi einnig á frú forseti að sjóðnum er heimilt að fá aðstoð sérfræðinga við mat á umsóknum gert er ráð fyrir því í fjórðu málsgrein sömu greinar að menntamálaráðherra setji þróunarsjóði námsgagna reglugerð þá vil ég vekja athygli á að gert er ráð fyrir eftirfylgni við ráðstöfun fjármuna úr sjóðnum þannig er gert ráð fyrir því að þeir sem fá fé úr þróunarsjóði námsgagna skuli gera grein fyrir framvindu verkefna og ráðstöfun fjárins samkvæmt fyrirmælum í úthlutunarreglum ég bendi einnig á að verði misbrestur á eða séu önnur skilyrði fyrir styrkveitingu ekki uppfyllt er stjórninni heimilt að stöðva greiðslur eða eftir atvikum fara fram á endurgreiðslu styrksins ég vek einnig athygli á að í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sjö er gert ráð fyrir að fjármunir sem runnið hafa til þróunar námsgagna á framhaldsskólastigi haldist óbreyttir en verði þetta frumvarp að lögum mun aukið framlag renna til þróunarsjóðs námsgagna á fjárlögum ársins tvö þúsund og átta í samræmi þá við ákvæði frumvarpsins og er áætlað að gera ráð fyrir þessu strax við undirbúning fjárlagagerðar fyrir tvö þúsund og átta sem nú þegar er hafin en ég tel að með þessu séum við búin að koma ákveðnu skipulagi á fót þar sem verður auðveldara að skipuleggja framlög til námsgagnagerðar ég tel einmitt brýnt að efla líka þennan þróunarsjóð námsgagna sem er þróunarsjóður þvert á skólastigin fyrir leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla ég legg áherslu á með því að setja á stofn þennan þróunarsjóð námsgagna fyrir fyrstu þrjú skólastigin þá er leitast við að tryggja betri yfirsýn og nýtingu fjármuna sem varið er til þróunar og nýsköpunar í gerð námsgagna varðandi einstakar greinar frumvarpsins umfram það sem ég hef nú þegar sagt bendi ég á að samkvæmt áttundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir því að ef vafi leiki á að námsgögn uppfylli réttmætar gæðakröfur eða samrýmist markmiðum aðalnámskrár sé heimilt að óska eftir því að menntamálaráðuneytið meti hvort viðkomandi námsgögn séu hæf til notkunar í kennslu að lokum vil ég benda á ákvæði til bráðabirgða í frumvarpi þessu sem snertir sérstaklega starfsmenn námsgagnastofnunar þar kemur fram að verði frumvarp þetta að lögum þá feli það ekki í sér neinar breytingar á stöðu og réttindum starfsmanna námsgagnastofnunar sem ráðnir hafa verið á grundvelli laga um námsgagnastofnun frú forseti ég hef nú rakið efni frumvarpsins í megindráttum og sé ekki ástæðu til að fjalla frekar um einstakar greinar þess heldur vísa ég til frumvarpsins sjálfs og eftir atvikum til ítarlegrar umfjöllunar í athugasemdum eða greinargerðinni þar sem finna má meðal annars yfirlit um námsgagnaútgáfu á íslandi allt frá árinu nítján hundruð

koma til móts við kennara um fjölbreytni í námsgögnum og aukið val og svigrúm skólanna meginmarkmiðið er að sjálfsögðu frú forseti að efla enn frekar námsgagnagerðina í landinu auka aðgengi fleiri aðila heldur en námsgagnastofnunar til að koma að námsgagnaútgáfu en fyrst og fremst er þetta til að styrkja enn betur námsgagnagerðina fyrir börnin okkar við erum í rauninni að segja við erum að auka framlögin til námsgagnagerðar á íslandi um hundrað milljónir samkvæmt fjárlögum sem nú þegar eru samþykkt til námsgagnagerðar og leikurinn er til þess gerður að efla enn betur námsgögnin til barnanna okkar í rauninni að segja við börnin okkar við ætlum að búa til enn